frú forseti flestir héldu reyndar að það væri um að ræða aprílgabb þegar visir punktur is skýrði frá því um hádegisbil fyrsta apríl að oddvitar ríkisstjórnarflokkanna hygðust ásamt fríðu föruneyti taka á leigu sérstaka einkaþotu til þess að fara á gat fund í rúmeníu fréttin vakti nokkuð hörð viðbrögð og leitað var skýringa og ýmsar voru gefnar óverulegur munur á kostnaði mjög góður díll styttri fjarvera ráðherra þetta er meðal þess sem aðstoðarmaður hæstvirtur forsætisráðherra sagði

seðlabanka og það þrátt fyrir óvissu í efnahagsmálum en þann annan apríl var þessi frétt enn í fullu gildi því að þann dag fóru ráðherrarnir í einkaþotunni við ellefta mann og komu til baka að kvöldi þess fjórða eftir að hafa lagt blessun íslands yfir endurnýjað vígbúnaðarkapphlaup í evrópu en til þess var leikurinn í búkarest gerður sagan er ekki öll sögð því að þennan sama dag annan apríl sagði ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins að kostnaður við þessa einkaþotuferð yrði ekki gefinn upp hann sagði orðrétt í viðtali við vísi frú forseti við gerðum heiðursmannasamkomulag við leigusalann um að gefa ekki upp kostnaðinn og stöndum við það þessi sami fjölmiðill hafði þá komist að þeirri niðurstöðu að umframkostnaður án afsláttar væri um sex milljónir króna sú sem hér stendur gat ekki orða bundist á þessum tíma vegna hins nýja stíls sem upp var tekinn og lagði því fram þessa fyrirspurn sem hér er á dagskrá og reyndar aðra sem hefur beðið svars um hríð og er að finna á þingskjali átta hundruð sextíu og eins og er spurning um utanferðir allra ráðherra í ríkisstjórn geirs haarde frú forseti spurningum mínum á þingskjali átta hundruð sjötíu og sjö er ætlað að leiða í ljós hver var heildarkostnaður við þessa för í einkaþotunni leiða í ljós samanburð við ódýrasta farþegaflug hvernig komist var að þeirri niðurstöðu að velja dýrari ferðamáta og við hvað var þá miðað í útreikningum hvort umhverfislegur kostnaður vegna útblásturs þotunnar var tekinn með í reikninginn og síðast en ekki síst frú forseti hvort ráðherra telur að hægt sé að gera heiðursmannasamkomulag um að leyna opinberum